Je ne suis certainement pas le seul à avoir l'impression que la crise financière et ses conséquences ont infligé des blessures considérables à l'unité de l'Europe, et que ces blessures ne sont pas encore entièrement guéries. Dans ce contexte, le système financier a considérablement souffert, ce qui a eu des conséquences majeures sur la vie des citoyens.

Par conséquent, c'est en considérant la réduction des expositions non performantes comme une partie cruciale du traitement qu'on peut, de manière réaliste, parler d'une vraie guérison pour toutes les parties prenantes. J'aimerais donc féliciter les rapporteurs d'avoir apporté

N'oublions pas, néanmoins, qu'afin de garantir le succès de cette partie du traitement, il faut également avaler la pilule amère de la gestion raisonnable des finances publiques.